Doamnă președintă, exact acum 30 de ani, la 16 decembrie 1989, la Timișoara, se aprindea scânteia Revoluției române. Câteva sute de oameni au îndrăznit atunci să se opună regimului totalitar. Lor li s au alăturat în orele și zilele care au urmat alte sute, apoi mii, de persoane și revoluția s a extins la București, la Brașov, la Cluj, la Arad și în toată țara.

Oamenii aceia nu își făceau iluzii că vor fi iertați de regim, știau că își riscă viața, și totuși au ieșit în stradă, au ales libertatea, au avut curajul să denunțe dictatura, opresiunea, lipsa de libertate, lipsurile economice, într unul din cele mai dure regimuri comuniste din lume.

Curajul lor este ceea ce a făcut posibilă revenirea României la valorile democrației, pluralismului, statului de drept, a libertății. Este ceea ce ne a readus pe harta Europei libere, democratice și unite. În acele zile, oameni obișnuiți au devenit eroi. Mulți, prea mulți dintre ei nu s au mai întors acasă în viață. O mamă povestea cum pe 22 decembrie, după ce stătuse o zi și o noapte în stradă, în București, fiul ei s a întors acasă cu cămașa plină de sânge pentru că un prieten de al lui cu care protestase îi murise în brațe. Omul a plecat la serviciu pe 22 după amiază și mama l a regăsit pe 26, venind acasă în sicriu. Copii care, după 30 de ani, au azi vârsta părinților pe care i au pierdut atunci. Anul trecut când numele eroilor au fost arborate pe gardul Palatului Regal, în Piața Revoluției din București, un asemenea copil, care era deja adult, a venit și a scris, alături de numele tatălui său, Te iubesc, tati. Acei copii se întreabă zi de zi care este sensul sacrificiului părinților lor. Și ei, în primul rând, dar și ceilalți au dreptul să afle adevărul despre ceea ce s a întâmplat atunci și noi trebuie să luptăm pentru ca niciodată oamenii să nu iasă în stradă și să moară pentru libertatea lor, nici acum și nici în generațiile viitoare.